Señora presidenta, mañana el Parlamento mandará un mensaje fuerte de condena a la situación de los inmigrantes etíopes, trabajadores que están en una situación pésima encerrados en campos en Arabia Saudí, pero es una Resolución que va mucho más allá de eso vamos también a tratar vulneraciones sistemáticas de derechos humanos en ese país hay que hablar de las defensoras de derechos humanos, de la situación de las mujeres, y el texto habla de ello hablamos también de que no tenemos aún un castigo para los responsables del crimen y el asesinato del señor Jashogui, de la situación de Raif Badawi, que por cierto es Premio Sájarov de esta casa.

Y, para terminar, tengo que decirle al Partido Popular que, después de la escandalera que montaron con Venezuela ayer en el Pleno, que no hayan sido capaces de firmar esta Resolución, francamente, es una doble vara de medir en materia de derechos humanos que es francamente intolerable.